crise. Le deuxième point c'est bien sûr le plus long

riche qu'il faut donner un message clair, que la seule solution pour maîtriser ces problèmes, c'est une solution de solidarité, il y en a pas d'autres. Ce n'est pas en misant sur les uns ou les autres, en menant une action séparée de l'action globale que nous arriverons à des